Niebawem minie 5 lat od śmierci polskiej elity na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w Rosji, nad Smoleńskiem, lecąc na obchody 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach w Katyniu. To skandal, że przyczyny tej katastrofy również bada Putin, a Polska w dalszym ciągu nie odzyskała czarnych skrzynek i wraku samolotu T 154M, tylko prowadzi dochodzenie na podstawie kopii materiałów preparowanych przez Rosję Putina. Pragnę przypomnieć, że w Parlamencie Europejskim prowadzi się prace nad drugą petycją w sprawie uczciwego zbadania przyczyn tragedii smoleńskiej, pod którą zebrano prawie milion podpisów.

Unia Europejska przez swoją bierność jest współodpowiedzialna za śmierć ofiar rządów Putina.